Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi, prav lep pozdrav! Uvodoma začnem z zelo jasnim stavkom, in sicer sem velik zagovornik ničelne tolerance do spolnih zlorab. Lahko tudi rečem, da nekako smo lahko vsi malce razočarani, da je šele sedaj prišlo do tega glede na to, da imamo v kazenskem zakoniku vrsto navedb o nezastaranju, in ta kategorija, bi človek rekel, bi pričakoval, da se je že po osamosvojitvi Republike Slovenije nekako zaščitilo, kajti te tako imenovane spolne zlorabe vemo, da se odvijajo predvsem pri mladih, otrocih, mladoletnih osebah, in to je tista skupina, o katerih vedno in tudi nas je običajno polna usta, kako skrbimo za njih in jih ščitimo. Menim, da so spolne zlorabe ena od najhujših oblik kaznivih dejanj in si celo dovolim reči najhujša oblika. Zakaj to moje skromno razmišljanje tako? Predvsem zaradi tega, kajti si preprosto sploh ne znamo predstavljati, kaj doživlja taka oseba, ki ji je to storjeno, kaj šele po dogodku. In če smo spet v tej kategoriji mladih. Življenje imajo pred seboj in te travme so praviloma skoraj nenadomestljive. Žal je to kruta realnost. In tisto, kar je pri tej zadevi sila pomembno, je, ko se včasih pogovarjamo - ne samo v političnem smislu, mislim tudi v stroki in je primerjava zastaranja kaznivih dejanj in podobno. Zaradi tega sem zavestno omenil, da je to res najhujša oblika kaznivega dejanja, kajti v primerjavi s kaznivimi dejanji, ki imajo materialno vsebino - se pravi, po takem dogodku so neka zadoščenja, satisfakcije, nepremičnine, premičnine, denar in vse, kar je podobno, je to preprosto neprimerljivo. Kajti človekovo dostojanstvo, ki se je, ki se je zgodilo z spolno zlorabo in je načeto, jo preprosto v življenju ne moreš nadomestiti. In tisto, kar je dolžnost, in je jaz pozdravljam, predlog predlagatelja, da, kar lahko storimo, je, da gre v spremembo tega, te določbe kazenskega zakonika predvsem za močno sporočilno vrednost tistim osebam, ki so ali ki v nekaj smeri, vemo, v vsaki družbi obstaja, nekako, neki odklon posameznikov, sporočilno vrednost, da tudi v naši družbi prehajamo v sistem, ko obstaja ali bo obstajala ničelna stopna tolerance do tovrstnih kaznivih dejanj. Dejstvo je, da stvari, v tem primeru, ko se pogovarjamo od spolnih zlorab, same po sebi kličejo, da se zaščitijo te, tako imenovane, ranljive skupine, in povsem normalno je, da v tem primeru kot poslanec pričakujem, da se politika poenoti. Jaz verjamem, da tukaj stroka bo imela tako ali drugače, težave, kako to zadevo uskladiti z vsemi vidiki, vendar, absolutno, če samo zaključim, ta tako imenovana ničelna toleranca v teh zadevah, v družbi, v kateri pač smo, mora biti zelo jasno in transparentno sporočena. V dokaz temu je tudi, ko smo to gradivo prejeli s strani predlagatelja, je lepo priloženo tudi gradivo, iz katerega izhaja, da je pred kratkim, je bil tudi neki posvet organov pregona Republike Slovenije kot tudi pristojnih strokovnjakov ravno na temo spolnih zlorab in tisto, kar mora tudi nas v tem primeru nekako skrbeti, je njihova ugotovitev, da porast spolnih zlorab v Republiki Sloveniji mladoletnih oseb je v velikem številu. Tako da pozdravljam to pobudo. Tudi iz strani predlagatelja je bilo rečeno, da ta postopek nekako pričakujejo, da bodo šli naprej, da bo vključena tudi javna predstavitev mnenj, in mislim, da je to tista prava pot, da se tudi stroka, nekako poenoti in da potem zaključimo to spremembo v nekem resnično relativno dogledno hitrem času. Še enkrat, podpiram to zadevo in hvala lepa.